A bizarr mondatok versenyében előkelő helyet érne el ennek a jelentésnek a preambulum t pontja, ami így hangzik Mivel más változók, mint pl. a demográfiai változások szintén kedvezőtlen hatással lesznek az Unió világkereskedelmi szintéren elfoglalt helyzetére.

Tehát nem születnek az Európai Unióban gyerekek, vagy legalábbis korántsem elegendő számban. Demográfiai válság van, de hát ebben mi a probléma? Az, hogy a világkereskedelemben való részesedésünk szempontjából ez kellemetlen. Nem nagyon szoktunk egyébként ezzel a demográfiai kihívással foglalkozni. Csak mondjuk egy ilyen teljesen életszerűtlen, életellenes megközelítésben, illetőleg a migrációval kapcsolatban. Amikor ugye az Európai Uniónak erre a problémára már meg is van a válasza. Nem az, hogy megnézné, hogy mégis mit rontottunk el? Mi baj van ebben az Európában, hogy az emberek nem akarnak utódokat, nem akarnak gyerekeket? Megoldjuk úgy, hogy a világ másik feléből hát, hogy így mondjam importálunk teljesen más kultúrához tartozó, nyomorúságos helyzetű embereket, akiknek ott, helyben kellene saját maguknak társadalmat, gazdaságot teremteniük.